herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna með frumvarpi þessu er lögð til breyting á þrettándu greinar gildandi laga um lánasjóð íslenskra námsmanna tilefni þess er að nítjánda júlí tvö þúsund og sex gaf eftirlitsstofnun efta esa eins og við þekkjum hana út rökstutt álit þar sem fram kemur að búsetuskilyrði þriðja og fjórðu málsgreinar þrettándu greinar laganna fyrir aðgangi að námslánum feli í sér óbeina mismunun gagnvart farandlaunþegum og fjölskyldum á framfæri þeirra og teljist þar með brot gegn annarri málsgrein tuttugustu og áttundu greinar og þrítugasta og fyrstu grein samningsins um evrópska efnahagssvæðið og annarri málsgrein sjöundu grein reglugerðar ráðsins e b e númer sextán hundruð og tólf sextíu og átta um frelsi launþega til flutninga innan evrópska efnahagssvæðisins með síðari breytingum í þriðju málsgrein þrettándu grein laga um lánasjóð íslenskra námsmanna kemur fram að ríkisborgarar ríkja á evrópska

mælt fyrir um bann við mismunun gagnvart slíkum aðilum á grundvelli þjóðernis hvað varðar rétt til atvinnu launakjara og annarra starfs og ráðningarskilyrða þá er í þrítugasta og fyrstu grein samningsins lagt bann við hömlum á staðfesturétti ríkisborgara annarra aðildarríkja samningsins í framangreindum ákvæðum e e s samningsins er þannig mælt fyrir um jafna meðferð farandlaunþega og innlendra þátttakenda á vinnumarkaði að því er varðar félagsleg réttindi að mati esa falla námslán undir félagsleg réttindi í rökstuðningi esa kemur fram að jafnvel þótt framangreind búsetuskilyrði eigi jafnt við um íslendinga og erlenda e e s ríkisborgara þá felist í þeim óbein mismunun í framkvæmd þar sem íslendingar eigi auðveldara með að uppfylla þau en aðrir e e s ríkisborgarar í svari íslenskra stjórnvalda til esa hefur verið boðað að íslensk stjórnvöld hyggist endurskoða ákvæði þrettándu grein laga um lánasjóð íslenskra námsmanna og undirbúa frumvarp sem tekur tillit til framangreinda athugasemda esa frumvarp þetta sem við nú ræðum er afrakstur þeirrar vinnu með þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu er brugðist við athugasemdum esa jafnframt því sem lagaákvæði um hverjir eigi rétt til fyrirgreiðslu lánasjóðs íslenskra námsmanna eru einfölduð án þess að vikið sé frá grundvallarskilyrðum um tengsl námsmanna við ísland við samningu frumvarpsins var höfð til hliðsjónar ákvæði danskra laga um námsaðstoð og enn fremur norskra laga um sama efni virðulegi forseti ég mun hér gera grein fyrir meginefni þeirra breytinga sem lagðar eru til í þessari þrettándu greinar laganna um lánasjóðinn fyrstu í fyrstu málsgrein kemur fram sú almenna regla að námsmenn sem eru íslenskir ríkisborgarar og uppfylla skilyrði laganna og reglna settra samkvæmt þeim eiga rétt á námslánum annars samkvæmt annarri málsgrein sem samsvarar þriðju málsgrein þrettándu greinar gildandi laga er lagt til að launþegar og sjálfstætt starfandi e e s ríkisborgarar verði lánshæfir hjá lánasjóði íslenskra námsmanna með sama hætti og íslenskir ríkisborgarar

nánar er lýst í almennum athugasemdum með frumvarpinu samkvæmt þessu mun réttur til námslána takmarkast af þeim réttindum sem launþegi eða sjálfstætt starfandi e e s ríkisborgari nýtur samkvæmt e e s samninginum eins og hann hefur verið skýrður fram til þessa þessi framsetning tekur meðal annars mið af reglum norska námslánakerfisins þar sem meðal annars er við það miðað að launþegar og sjálfstætt starfandi e e s ríkisborgarar hafi ákveðin tengsl við landið hafi starfað þar um ákveðinn tíma og að starf þeirra sé af ákveðnu umfangi til þess að geta átt rétt til aðstoðar þykja slíkar takmarkanir réttmætar þegar annars vegar er horft til hins félagslega tilgangs námslánakerfisins og tilgangsins með reglunum um frjálsa för er gert ráð fyrir því að í reglum sem settar verða á grundvelli lokamálsgreinar ákvæðisins verði þessi skilyrði nánar útfærð þriðji í þriðju málsgrein er lagt til að í stað búsetuskilyrðis fjórðu málsgreinar þrettándu greinar gildandi laga komi skilyrði um fimm ára samfellda búsetu gagnvart ríkisborgurum á evrópska efnahagssvæðinu og fjölskyldum þeirra sem starfa ekki sem launþegar eða sjálfstæðir atvinnurekendur á íslandi

þessi framsetning er að danskri fyrirmynd og byggir á niðurstöðu evrópudómstólsins í svokölluðu bidar máli frá fimmtándu mars tvö þúsund og fimm þar sem fram kemur það mat dómstólsins að fallast beri á að ríkisborgarar frá öðrum e e s ríkjum þurfi að sýna fram á ákveðin tengsl við samfélagið til þess að koma í veg fyrir að innkoma þeirra valdi erfiðleikum í námslánakerfi viðkomandi lands fjórða skýrt er tekið fram í fimmta málsgrein fyrstu grein frumvarpsins að námsmenn eigi ekki rétt á námsaðstoð njóti þeir sambærilegrar aðstoðar frá öðru ríki er þetta sett til að sporna við mögulegri misnotkun í námslánakerfinu fimmti í sjöttu málsgrein er menntamálaráðherra veitt heimild til að setja reglur um rétt íslenskra og erlendra ríkisborgara til námsaðstoðar á íslandi og erlendis meðal annars vegna þjóðréttarlegra skuldbindinga ákvæði þetta kemur í stað fyrstu og annarrar málsgreinar þrettándu greinar gildandi laga í fyrstu málsgreinar þrettándu greinar gildandi laga er ákvæði þar sem stjórn lánasjóðs íslenskra námsmanna er heimilt að ákveða að námsmenn frá norðurlöndum sem heimilisfastir eru á íslandi og stunda nám hérlendis hafi rétt til námslána samkvæmt lögunum með sama hætti og íslenskir námsmenn í annarri málsgrein þrettándu greinar gildandi laga er svonefnd gagnkvæmnisregla sem felur í sér að heimilt er að láta ákvæði þrettándu greinar taka til einstakra annarra erlendra ríkisborgara njóti íslenskir námsmenn sambærilegra réttinda í heimalandi þeirra sjötta jafnframt er í sjöttu málsgrein gert ráð fyrir því að í reglum sem settar verða á grundvelli ákvæðisins megi ákveða að rétt íslenskra ríkisborgara annars vegar og launþega og sjálfstætt starfandi e e s ríkisborgarar hins vegar megi takmarka með því að líta til tengsla þeirra við íslenskt samfélag eða vinnumarkað þetta er mjög mikilvægt

gilda gagnvart íslenskum ríkisborgurum hæstvirtur forseti ég leyfi mér að lokum að leggja til að frumvarpinu verði að umræðu lokinni vísað til annarrar